Monsieur le Président, il est vrai que le Kazakhstan est le pays le plus ouvert d'Asie centrale sur le plan économique. Les investissements européens y sont bienvenus et des compagnies comme Total, Eni, mais aussi Areva, Alstom y sont présentes avec des intérêts majeurs. Il est vrai aussi que l'Europe souhaite faire transiter par ce pays ses troupes et son matériel militaire quittant l'Afghanistan. En raison de ses intérêts, l'Europe reste discrète et pragmatique envers les autorités kazakhes. Mais ne sommes nous pas trop pragmatiques au risque de répéter nos erreurs commises avec le monde arabe? La société civile kazakhe, et plus généralement ex soviétique, en est d'ailleurs convaincue. Il nous faut donc être attentifs à ce qui se passe réellement au Kazakhstan.

Cependant, une répression croissante et continue de l'opposition politique, des syndicats, des médias indépendants perdure.

On observe une censure incroyable des médias électroniques pour faire taire toutes sources alternatives d'informations.

Une série de lois, promulguées récemment, traduit cette régression de la situation des droits humains au Kazakhstan lois sur l'audiovisuel, sur internet et sur l'information, loi sur les communautés religieuses. Alors que les autorités kazakhes nous disent avoir tiré les leçons de la tragédie de Janaozen, elles viennent de promulguer une loi sur la sécurité nationale qui limite sévèrement la liberté d'expression et d'amender le code du travail restreignant les droits des travailleurs. Allons nous, une fois de plus, nous contenter des promesses verbales des autorités kazakhes et continuer le business as usual ou dire ouvertement, à nos partenaires kazakhs que la répression des voix dissidentes ne peut pas assurer la stabilité à long terme. L'Union européenne devra, en tout cas, faire un monitoring quotidien des procès imminents des nombreux grévistes et opposants et s'assurer que les réformes législatives garantissent les libertés fondamentales. Tous ces développements devront déterminer notre position sur le rehaussement du partenariat avec le Kazakhstan.